Tisztelt Elnök Asszony! Országom polgáraként fájdalommal élem meg, hogy múlt év októbere óta immár harmadízben szerepel az EP napirendjén a romániai jogállamiság egyre romló helyzete. Romániai magyarként ez alkalommal is fel kell hívnom a figyelmet arra a rendszerszintű kisebbség illetve magyarelleneségre, mely szintén a jogállamiság súlyos sérelmét jelenti, s amelyről a Bizottság jelentései mélyen hallgatnak. Konkrét formában a titkosszolgálattal összefonódott nacionalista, posztkommunista román rezsim magyarságuk miatt börtönbe vetett politikai foglyainak Beke Istvánnak és Szőcs Zoltánnak a feltétel nélküli szabadon bocsátását, továbbá a magyar nyelv használata miatt Katona Mihály korondi polgármesterre kirótt 100 ezer euró összegű jogtalan pénzbírság azonnali eltörlését követelem! Ehhez és hasonló jogfosztó esetek megoldásához kérem a Parlament és a Bizottság hathatós támogatását.